rammaskýringa önnur skýrsla um biskupsstofu sóknir og sjóði kirkjunnar í samræmi við ákvæði áttunda töluliðar þrettándu greinar þingskapa hefur forseti sent skýrslur þessar til umfjöllunar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar